también a la Presidencia polaca y a la Comisión por el esfuerzo para llegar a un acuerdo en primera lectura.

Está claro que el consumidor medio no conoce esta legislación ni, por lo tanto, la diferencia entre zumos y néctares. Y, por ello, considero que el acuerdo a que se ha llegado entre las tres instituciones de poner una declaración en los envases, por un período transitorio, que diga que los zumos de frutas no contienen azúcar no sólo va a ayudar a los consumidores a diferenciar entre dos productos, sino que estos van a estar mucho mejor informados.

Se ha acordado por todos, durante las negociaciones, mantener la propuesta original de la Comisión de incorporar aromas, pulpa y células de la misma especie de fruta. No obstante, algunos miembros de mi grupo político van a votar en contra de este informe precisamente por eso. Y por último, hay dos cosas que me preocupan y que quiero exponer la primera es que, en general, no se exija a los productos importados que se comercializan dentro de la Unión Europea los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria que nosotros imponemos a nuestros productos. Y en el caso, como es éste, de que se exija en la legislación, que no se controle suficientemente. Y la segunda cosa, que también me preocupa, es la utilización que hace la Comisión de los actos delegados para modificar sustancialmente legislaciones, como se ha intentado hacer recientemente con el Reglamento relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables respecto a la declaración sin azúcar añadido.